Dnes Viktor Orbán ide ešte ďalej. Bola prijatá nová ústava, v ktorej sa Maďarsko hlási k idei jednotného maďarského národa, tvoreného všetkými Maďarmi, rozumej osobami maďarskej národnosti bez ohľadu na ich štátne občianstvo. Táto ústava zároveň stanovuje, že Maďarsko nesie zodpovednosť za osud Maďarov v zahraničí. Uvedené ustanovenie odporuje medzinárodnému právu, podľa ktorého je za podporu a ochranu národnostnej menšiny zodpovedný štát, v ktorom sa táto menšina nachádza. Nová maďarská ústava podporuje aj snahy o vytvorenie kolektívnych samospráv maďarských menšín žijúcich v zahraničí na etnickom princípe. Ustanovenia maďarskej ústavy môžu byť prostriedkom na zasahovanie do vnútorných záležitostí cudzích štátov, a tak zakladať zárodok pnutí medzi Maďarskom a susednými krajinami.